Monsieur le Président, Madame la représentante du Conseil, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les députés, le scandale des Panama papers vient donner une nouvelle légitimité, et une légitimité accrue, à notre programme de lutte contre la fraude fiscale et contre le blanchiment d'argent. Si quelqu'un avait encore besoin de preuves de l'importance de notre travail commun dans ce domaine, celles ci sont maintenant connues de tous à travers le travail remarquable, et que je veux saluer comme tel, des médias. Si l'ensemble des mesures de transparence et de bonne gouvernance fiscale que nous préconisons depuis longtemps le Parlement et la Commission avaient été mises en place au sein de l'Union européenne et à l'échelle internationale, cette énorme dissimulation de fonds n'aurait pas pu être aussi colossale. Par conséquent, l'indignation, que je partage, est non seulement compréhensible, mais aussi salutaire, face à des révélations d'une si grande ampleur

Nous devons maintenant transformer ce que nous ressentons, c'est à dire cette indignation publique, en actions positives concrètes et saisir aussi l'opportunité que nous offrent ces révélations, car c'est bien une chance politique que nous avons maintenant, et un devoir politique qui nous incombe, que de faire face de manière décisive à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale, à des pratiques de fiscalité ou d'optimisation fiscale agressives, à des pratiques de corruption et de blanchiment d'argent. C'est l'occasion de renforcer la dynamique de notre programme, déjà très ambitieux, pour lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, notamment en obtenant, disons le je suis confus de le dire ici des États membres qu'ils transforment leur engagement politique en actions concrètes et qu'ils prennent, aussi, de nouveaux engagements politiques. C'est aussi l'occasion de réévaluer l'ensemble de notre dispositif et d'identifier de nouvelles mesures qui peuvent être prises pour renforcer les défenses de l'Union européenne contre la fraude fiscale. Et c'est, enfin, l'occasion d'intensifier la coopération avec nos partenaires internationaux pour faire pression sur les juridictions problématiques appelons les comme tout le monde les appelle, des paradis fiscaux pour que puissent être mises en œuvre les réformes pour une fiscalité plus juste, plus transparente, décidée au niveau international, et pour qu'elles reprennent nos propres normes en matière de prévention du blanchiment d'argent. Un mot, quand même, sur ce qui a déjà été fait parce que je crois qu'il ne faut pas sans arrêt battre sa coulpe. Beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. Il y a une révolution de la transparence qui a débuté, et je dis souvent qu'elle ne s'arrêtera pas. Je le pense plus que jamais. Nous ne partons pas de zéro. La Commission a pris des initiatives vigoureuses qui visent à améliorer l'environnement fiscal pour les citoyens comme pour les entreprises. En effet, dans les derniers mois, nous avons présenté pas moins de trois paquets de réformes fiscales d'envergure. Ceci inclut, d'abord, une proposition comprenant des mesures juridiquement contraignantes contre l'évitement fiscal.

qui permettraient aux États membres d'imposer les bénéfices qui ont été détournés artificiellement via des juridictions à imposition basse, voire nulle.

Deuxièmement, nous avons présenté des propositions ambitieuses pour faire progresser la transparence fiscale au sein de l'Union à travers l'échange automatique d'informations fiscales le plus vaste au monde entre États, d'une part, et entre entreprises et administrations fiscales, d'autre part. Troisièmement, nous faisons aussi progresser la transparence fiscale hors de l'Union européenne, d'abord avec les pays tiers européens.

Cela a une signification très concrète pour nos concitoyens, c'est que ce qu'on appelle le secret bancaire est en train de mourir et de disparaître en Europe

Tout ceci constitue un paquet anti évasion fiscale qui est, pour l'essentiel, aujourd'hui sur la table du Conseil. Nous avons présenté ces nouvelles initiatives sur la base de fortes exigences de transparence de l'Union européenne, qui sont déjà en place pour les comptes des particuliers et pour le secteur bancaire de l'Union européenne.

Aujourd'hui même, il y a quelques minutes, la Commission a décidé de repousser les limites de la transparence fiscale encore plus loin en proposant que les groupes multinationaux rendent public un reporting de leur activité pays par pays.

la première zone économique du monde à faire la lumière pays par pays sur l'activité des entreprises car, je vous vois hocher la tête, Monsieur Lamberts, vous savez comme moi que l'OCDE a proposé que cela se limite ce qui n'est pas négligeable pour le moment aux échanges entre administrations fiscales. Dans le débat, j'imagine, je le sais, qu'un certain nombre d'entre vous nous interrogeront sur le seuil 750 millions d'euros, c'est le même que celui de l'OCDE

C'est un premier pas d'une importance décisive, et je souhaiterais que le Parlement européen puisse le saluer comme tel mais, bien sûr, nous allons continuer à travailler ensemble. Si des progrès importants ont été réalisés sur certaines des initiatives fiscales, notamment l'accord rapide sur deux propositions de transparence, de nombreuses mesures importantes sont encore sur la table du Conseil. Les Panama papers sont un signal pour les États membres, le signal qu'il est temps de montrer le même niveau d'ambition que la Commission et le Parlement dans la lutte contre la fraude fiscale, en se mettant rapidement d'accord sur les nouvelles dispositions de l'Union européenne pour lutter contre l'évasion fiscale. Il en va de même pour ce qui concerne nos mesures contre le blanchiment d'argent. Les États membres doivent absolument concrétiser leur engagement politique et transposer d'ici à la fin de l'année les dispositions de la quatrième directive de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette directive prévoit, entre autres, l'identification des véritables propriétaires des sociétés et des trusts et l'établissement de registres nationaux centraux. Et c'est bien sûr, le Parlement le sait il le demande depuis longtemps absolument crucial pour prévenir l'utilisation abusive du système financier pour blanchir de l'argent criminel. Je veux vous dire ici que la Commission est prête à apporter tout le soutien nécessaire pour faciliter ce processus de transposition et pour assurer la mise en œuvre correcte de ces dispositions mais, disons le, et vous le savez aussi bien que moi, et je me tourne aussi vers la présidence du Conseil, la responsabilité première incombe aux États membres. Je souhaite que ce message des Panama papers, le message que vous adressez comme institution parlementaire, le message de la Commission, soit entendu et que les États membres comprennent qu'il ne peut pas, sur ces matières là, y avoir de prudence excessive et que la révolution de la transparence s'applique à tout et à tous. Qu'est ce qui doit encore être fait?

Je veux mentionner simplement un certain nombre de secteurs clés sur lesquels nous avons besoin de plus de travail.

Je pense à la directive anti évasion fiscale, dont je souhaite, je le sais, comme la présidence néerlandaise, qu'elle soit adoptée avant l'été.

J'en profite pour dire ici aux ministres qui disent qu'ils en veulent la moitié, que s'ils ont la moitié du paquet, ils auront la moitié des résultats, que nous n'avons pas le droit de faire cela, que nous devons aller jusqu'au bout de la démarche.

L'Allemagne en a zéro.

Travaillons à établir une vraie liste paneuropéenne de paradis fiscaux, et j'ai moi même proposé six mois pour y parvenir, six mois pour les bons critères, six mois pour les bonnes méthodes.

Je pense que nous pouvons et que nous devons le faire.

Mais tout ce qui est fait dans le cadre mondial est bien sûr plus efficace.

La Commission sera là pour proposer d'aller plus loin.

Mesdames et Messieurs les députés, j'ai tenu avec cette introduction à vous donner un aperçu de quelques unes des mesures supplémentaires que nous pourrions prendre pour éliminer les structures opaques, les arrangements offshore et les transactions financières anonymes, comme celles qui ont été révélées au grand jour la semaine dernière.

Dans cette affaire là, disons le, nous sommes des alliés naturels. Nous pouvons avoir telle ou telle différence ou nuance, mais nous défendons la même cause, et je crois qu'il faut que nous soyons capables de travailler main dans la main, chacun avec sa sensibilité, pour aller aussi loin que ce que les citoyens attendent de nous pour que cette révolution de la transparence permette d'éliminer ces pratiques qui ont scandalisé la planète. Je suis bien sûr impatient d'entendre vos points de vue sur cette question aujourd'hui, mais également, bien sûr, au cours des semaines et des mois à venir. Si j'avais eu l'impression que je manquerais de travail dans le domaine fiscal jusqu'à la fin de ce mandat, c'est une impression que je n'ai plus.